Natürlich war Kopenhagen eine Enttäuschung. Viele Forderungen von uns hier und die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger sind definitiv nicht erfüllt worden. Ich möchte einen Punkt hinzufügen zu dem, was einige bereits gesagt haben Wir wollen ein internationales Abkommen für die Emissionen aus dem Flug und Seeverkehr.

Das ist ein enttäuschendes Ergebnis, insbesondere weil wir wissen, dass jedes Jahr, das wir verlieren, natürlich dazu führt, dass wir die Anstrengungen nochmals erhöhen müssen. Je später wir starten, desto beherzter und kräftiger müssen wir rangehen. Und mit jedem Jahr wird es natürlich schwieriger. Das ist wie bei einer schweren Krankheit, je früher man eingreift, desto milder kann der Eingriff sein. Deswegen ist das eine Enttäuschung. Doch wir sollten es trotzdem nicht einseitig negativ sehen.

Es muss weitergehen, und das erwarten auch die Menschen von uns. Wir sollten sehen, was an positiven Dingen in Kopenhagen tatsächlich passiert ist.

Das kann die ganze Welt Europa und der Rest der Welt als Orientierung nehmen.

Aber wenn ich zum Beispiel Brasilien als großen Staat nehme, dann ist es auch bemerkenswert, was dort passiert ist.